virðulegi forseti starfsemi fasteignamats ríkisins hefur vaxið mjög mikið á undanförnum árum á árinu tvö þúsund og eitt voru fjörutíu og átta starfsmenn hjá stofnuninni en í fyrra voru þeir orðnir sextíu og átta og hafði fjölgað um tuttugu starfsmönnum hafði fjölgað mest í reykjavík úr þrjátíu og þrjú í fjörutíu og sjö eða fjórtán þeim hafði fjölgað á akureyri úr fimm í þrettán eða um áttunda þeim hafði fjölgað á selfossi úr fjórum í sex eða tvö en fækkað á egilsstöðum úr þremur í eins og í borgarnesi úr þremur í öðrum nýlega bárust fréttir af því að ákveðið hefði verið að loka skrifstofunum í borgarnesi og á egilsstöðum í sparnaðarskyni og reyndar hafa málin gengið svo hratt fram

nú hefur þeim starfsmönnum í borgarnesi tveimur verið tilkynnt að þeir geti haldið áfram að vinna hjá stofnuninni ef þeir vinni í reykjavík ef maður skoðar tölur um starfsemi stofnunarinnar kemur í ljós að með því að loka skrifstofunni í borgarnesi er hægt að spara sem nemur húsnæðiskostnaði eins og hálfa milljón króna á ári kostnaðurinn við tilboð starfsmanna að þeir megi keyra frá þar sem þeir búa í dag til starfsstöðvar í reykjavík að verulegu leyti á kostnað stofnunarinnar næstu þrjú ár gerir það að verkum að kostnaðurinn við það er mun meiri en sá sparnaður sem næst með niðurlagningu skrifstofunnar eða um fjórar milljónir króna í útgjaldaauka á móti eins og hálfa milljón sem á að sparast það er því ekki sparnaður virðulegi forseti sem er undirrót ákvörðunar fyrir því að leggja niður útibúið í borgarnesi og líklega á egilsstöðum

virðulegi forseti ég hef lagt fram hér fyrirspurn til hæstvirts ráðherra til þess að fá skýringar á þessari ákvörðun í tveimur liðum sá fyrri er svona með leyfi forseta fyrsta hvers vegna hefur verið ákveðið að loka skrifstofum fasteignamats ríkisins í borgarnesi og á egilsstöðum og fjölga þannig störfum stofnunarinnar í reykjavík en fækka störfum á landsbyggðinni annars hver verða